Wynika to z tego, że z reguły nie są one wynikiem demokratycznej decyzji obywateli, tylko wymuszonego sytuacją kompromisu.

Ale porozumienia dotyczące podziału władzy można akceptować i mogą one mieć pozytywny wpływ na społeczeństwo, jeżeli zostaną spełnione pewne warunki.